Așa cum s a spus, e o persoană de 80 de ani, cu o sănătate fragilă, și sigur că acest caz trebuie judecat dintr o perspectivă umanitară.

Pentru că, pur și simplu, Haitham Al Maleh a făcut ceea ce face de mai bine de 4 decenii, și anume, a vorbit despre libertatea cerută într un mod critic și foarte serios și sobru ameliorarea condiției umane în această țară. Cred că autoritățile siriene trebuie să privească perspectiva semnării acordului de asociere cu Uniunea ca o încurajare pentru a ameliora situația generală a drepturilor omului. E deci momentul ca Siria să demonstreze că angajamentele asumate în materie de drepturile omului nu există doar la nivel constructiv, ci sunt o practică a acestei societăți.